eens hier moet iets aan gebeuren! In onze resolutie staan voorstellen om deze misstanden en uitbuiting aan te pakken. Bind de uitzendbureaus aan regels met een herziening van de uitzendrichtlijn. Stel normen op rond fatsoenlijke huisvesting met privacy en een huurcontract. En ga handhaven met meer inspecteurs in de risicosectoren en met een Europees socialezekerheidsnummer. Ik vertrouw erop dat eurocommissaris Schmit meteen werk maakt van de misstanden die we op dit moment zien en dat hij aan de slag gaat met deze resolutie. De Europese lidstaten moeten nu met maatregelen